Dat is juist, maar het is aan ons om op Europees niveau een beschermingsmechanisme uit te werken waardoor de gestrande reizigers niet in de kou blijven staan.

Er bestaat in zekere zin dus een ongelijkheid tussen mensen die een vlucht via een touroperator bestellen en anderen die online een ticket bestellen.